forseti vill tilkynna að með bréfi dagsettu fjórða júní síðastliðinn hefur forseti óskað eftir því við stjórnskipunar og eftirlitsnefnd samanber ákvæði áttunda töluliðar fyrstu málsgreinar þrettándu greinar þingskapa að nefndin fjalli um skýrslu ríkisendurskoðunar um frumgreinakennslu íslenskra skóla